Monsieur le Président, Madame la Vice présidente, tout d'abord, merci pour votre travail approfondi et persistant. Nous savons que cette stratégie est le fruit de consultations intenses.

Que ce soit dans notre voisinage ou dans les relations avec les pays d'Afrique, les organisations et les coopérations régionales sont des outils permettant de mieux atteindre nos objectifs de paix et de sécurité. Dans bien des cas, si nous investissons dans le renforcement de ces organisations et favorisons l'intégration régionale, nous pouvons réduire l'asymétrie de nos relations et les inscrire dans de véritables partenariats gagnant gagnant. Je note, au passage, la volonté de coopérer davantage avec l'Union pour la Méditerranée sur les questions de sécurité. Très bien! Il faut que les États membres suivent. Deuxième élément positif la prise en compte du risque de jonction entre plusieurs zones d'insécurité et d'instabilité. Je l'avais souligné à plusieurs reprises, il faut anticiper ce type de dynamique aussi liée à des menaces sécuritaires hybrides, notamment entre l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et la Corne de l'Afrique, ou encore entre le Sahel et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, je vois deux défis il s'agit, d'une part, de la crédibilité dans l'action. Qu'est ce que notre crédibilité? C'est de déclencher tous nos instruments de prévention et de sanction à temps, de disposer de capacités de défense cohérentes avec nos objectifs, de respecter nous mêmes les règles sur lesquelles sont basées les relations entre nos États membres et les pays tiers et, enfin, de parler d'une seule voix. Ceci m'amène à mon dernier point, l'adhésion pleine et entière des États membres à cette stratégie. Sans cette adhésion, sur le papier mais aussi dans les actes, je crains que l'Union ne puisse pas garantir les intérêts communs, et les États membres en porteront la responsabilité.